Monsieur le Président, le programme européen en matière de migrations n'est pas à la hauteur pour empêcher les morts en Méditerranée et pour faire face à la crise humanitaire qui se joue effectivement à nos frontières. On reste dans la même logique avec les quatre piliers. Mais quand nous entendons la réaction des États membres, nous sommes consternés pas l'ombre d'une hésitation pour se lancer dans une opération militaire à haut risque, y compris pour les migrants.

Mais pour sauver des vies humaines, c'est dérisoire. Il suffit de comparer les chiffres.

La France avance que cela remet en cause le principe de subsidiarité en matière d'asile.

Les États membres jouent avec les peurs. Ils courent après l'extrême droite.

Toutes les vies humaines ont la même valeur. Où est la solidarité des États membres?